Paní předsedající, dovolte mi nejprve, abych se obrátil na pana kolegu Olleho Schmidta a požádal jej, aby vyřídil paní Bowlesové poděkování za spolupráci nad tímto materiálem. To není, řekl bych, politicky korektní poděkování, to je lidské poděkování za to, že paní Bowlesová opravdu udělala vše pro to, aby vzala v úvahu všechny názory jednotlivých stínových zpravodajů, a já si toho velmi vážím. Souhlasím jménem skupiny Evropských konzervativců s navýšením dodatečných akcií a jsem rád, že naše připomínky, které vyzývaly k větší kontrole banky ze strany Evropského parlamentu, se staly součástí finálního kompromisu i po vyjednávání v trialogu. Jsem také spokojený s tím, že závěrečný kompromis týkající se definice tzv. daňových rájů byl odvozen od definice používané OECD. Věříme, že dodatečný kapitál bude použit rozumně a podpoří strukturální rozvoj v zemích, které to potřebují.